hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga nefndin hefur fjallað ítarlega um frumvarpið og fengið á sinn fund fjölda gesta og einnig allmargar skriflegar umsagnir frá aðilum sem málum þessum tengjast frumvarpið sjálft felur í sér endurskoðun á allmörgum þáttum gildandi laga um útlendinga og má segja að breytingarnar séu ferns konar í fyrsta lagi er lagt til að ákvæði útlendingalaga og ákvæði laga um atvinnuréttindi útlendinga verði samræmd en eins og kunnugt er hefur síðara eða sem sagt lögin um atvinnuréttindi útlendinga verið til meðferðar hér á þinginu nú síðast í dag í öðru lagi eru ákvæði tilskipunar evrópusambandsins um rétt ríkisborgara ríkja evrópusambandsins og fjölskyldna þeirra til frjálsrar farar og dvalar leidd í rétt í þriðja lagi felur frumvarpið í sér tillögu um að mun nákvæmari reglur verði í sjálfum lögunum en áður og þýðir það möo að fjölmörg ákvæði reglugerðar um útlendinga eru tekin upp í frumvarpið í fjórða lagi eru lagðar til breytingar til að koma til móts við athugasemdir frá eftirlitsstofnun efta meiri hluti allsherjarnefndar leggur til nokkrar breytingar á ákvæðum frumvarpsins í fyrsta lagi er lögð til viðbót við fjórðu greinar þess efnis að þegar stjórnvald telur sérstaka ástæðu til sé heimilt að óska eftir umsögn lögreglu til að afla upplýsinga um sakaferil gestgjafa í því skyni að meta hvort umsókn skuli synjað á grundvelli þessa ákvæðis rökin fyrir þessari breytingu er að finna hér en um er að ræða breytingu sem hefur einkum þann tilgang að vernda þann sem kemur til landsins sem gestur vegna hættu á því að um misnotkun þeirra aðila sem taldir eru gestgjafar samkvæmt ákvæðinu geti verið að ræða í eru lagi er lögð til tæknileg breyting á orðalagi annarri málsgrein sjöttu greinar og lagfæringar á tilvísunum í fleiri greinum

vísar þetta til lífkenna og meðferðar þeirra upplýsinga sem þar er átt við fleiri breytingar eru af tæknilegum toga en svo ég haldi mig við efnislegu breytingarnar er rétt að fjalla örlítið um ákvæði tíundu greinar frumvarpsins g liðar sem kveður á um dvalarleyfi af mannúðarástæðum en þetta atriði var töluvert rætt í meðförum nefndarinnar með ákvæðinu er gert ráð fyrir að það ákvæði sem nú er að finna í annarri málsgrein elleftu grein núgildandi útlendingalaga haldist að öllu verulegu leyti óbreytt þarna er um að ræða ákvæði sem felur í sér matskenndar heimildir fyrir stjórnvald til þess að taka afstöðu til þeirra tilvika sem þarna er um að ræða en fram hefur komið af hálfu þeirra sem með þessi mál fara af hálfu útlendingastofnunar og ráðuneytis að varasamt geti verið að skýra ákvæðið nánar eins og tillögur hafa verið uppi um meðal annars af hálfu ýmissa umsagnaraðila af þeirri hættu að með því kunni þetta ákvæði sem er undantekningarákvæði frá meginreglu að verða skilgreint þrengra en efni standa til það er á þeim forsendum sem við gerum ekki ráð fyrir verulegum efnislegum breytingum að þessu leyti og gerum áfram ráð fyrir því að eftirláta stjórnvöldum vítt svigrúm til mats í þessum tilvikum þannig að hægt verði að taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna eins og verið hefur varðandi elleftu greinar eru lagðar til ferns konar breytingar er í fyrsta lagi lagt til að í fjórðu málsgrein elleftu grein verði lögfest heimild fyrir útlendingastofnun til að afla sakavottorðs aðstandanda umsækjanda svo unnt sé að kanna hvort hann hafi brotið gegn ákvæðum þeirra kafla almennra hegningarlaga sem getið er í ákvæðinu það er tuttugasti og fyrsti til tuttugasta og fjórða kafla þá er lögð til breyting á fimmtu málsgrein elleftu greinar en fram hafa komið athugasemdir varðandi stöðu ungmenna sem koma hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar fyrir átján ára aldur við átján ára aldur hafa þessir einstaklingar staðið frammi fyrir því að þurfa að sýna fram á sjálfstæða framfærslu með breytingunni er gert ráð fyrir því að viðkomandi einstaklingar geti verið hér áfram stundi þeir nám og þurfa þá ekki að sýna fram á sjálfstæða framfærslu í þriðja lagi er lagt til að við greinina bætist ný málsgrein þess efnis að í undantekningartilvikum verði heimilað að endurnýja dvalarleyfi útlendings samkvæmt ákvæðinu þrátt fyrir að forsendur leyfisins hafi brostið vegna slita á hjúskap staðfestri samvist eða sambúð það á við þegar sambandsslitin hafa orðið vegna þess að útlendingur eða barn hans hefur sætt ofbeldi í sambandinu útlendingurinn héldi þá í þeim tilvikum dvalarleyfi sínu og fengi endurnýjun á dvalarleyfi fyrir aðstandanda þrátt fyrir að strangt til tekið teldist hann ekki lengur til aðstandanda þetta er til þess að mæta vandamáli sem raunhæft þar sem einkum konur í ofbeldissamböndum hafa óttast það að þurfa að hverfa úr landi þegar hjúskap lýkur en með þessu er ætlunin að tryggja að þegar það liggur fyrir að ofbeldi hefur verið beitt í sambandi taki útlendingastofnun það til sérstakrar skoðunar og framlengi leyfi á þeim forsendum þá er í fjórða lagi lögð til orðalagsbreyting í því skyni að ákvæðið endurspegli með skýrum hætti þá meginreglu að dvalarleyfi fyrir aðstandendur myndi grundvöll fyrir búsetuleyfi nema útlendingur sem aðstandinn leiðir rétt sinn af hafi ekki dvalarleyfi sem skapi slíkan grundvöll

sé við endurnýjun dvalarleyfis að taka tillit til þess hafi framfærsla verið ótrygg um skamma hríð og útlendingur því tímabundið þegið fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbætur byggir breytingin auðvitað á því að útlendingayfirvöldum verði auðveldað að taka á sanngirnismálum af því tagi lögð er til breyting á

hverjir eru eða sýna af sér hegðun sem bendir til þess að af þeim stafi hætta eigi ekki sjálfkrafa rétt á að ganga lausir hér á landi

svæði án þess að það sé hindrað með áþreifanlegum hætti að viðkomandi fari út fyrir það ber að skoða sem heimildir til að víkja frá gæsluvarðhaldi

þar sem dómstólar hafa túlkað heimildir lögreglu til þess að setja viðkomandi einstaklinga í gæslu með þröngum hætti loks er um að ræða litla breytingu á tuttugustu og fimmtu grein þar sem gert er ráð fyrir því að til greina komi að þjóðskrá verði falið það hlutverk að gefa út tilkynningu um skráningu viðkomandi hér á landi sem eru þá e e s borgarar svo er lagt til að lokum að við frumvarpið bætist svokallað e e s innleiðingarákvæði og jafnframt heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar varðandi staðfesturétt það hefur tíðkast að utanríkisráðherra flytji sérstaka tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar en meiri hlutinn leggur áherslu á það í þessu sambandi að það verði samræmd framkvæmd hvernig ríkisstjórninni er veitt heimild til að staðfesta ákvarðanir af þessu tagi og aflétta þannig stjórnskipulegum fyrirvara af e e s gerðum sem kalla á lagabreytingar hér á landi þetta áréttar allsherjarnefnd í ljósi þess að þarna virðist vera um mismunandi leiðir að ræða í framkvæmd í breytingartillögunum er gert ráð fyrir að lögin öðlist gildi fyrsta ágúst tvö þúsund og átta

breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga taki þá gildi sama dag í störfum allsherjarnefndar hefur verið allgóð samstaða og raunar mjög góð samstaða um þær breytingar sem hér eru lagðar til mér er ljóst að af hálfu minni hluta nefndarinnar verða fleiri breytingar lagðar til en hins vegar tel ég að

á margan hátt felur frumvarpið og þær breytingartillögur sem lagðar eru til breytingar sem í rauninni leiða til þess að þeim stjórnvöldum sem starfa á þessu sviði verði veitt meira svigrúm til þess að taka ef svo má segja með mannúðlegum hætti á einstaklingsbundnum aðstæðum sem þeir einstaklingar sem undir lögin heyra eiga við að stríða við þessar lagabreytingar bæði frumvarpið sjálft og breytingar nefndar er byggt á þeirri reynslu sem fengist hefur frá framkvæmd útlendingalaga á síðustu árum lagfærðir hlutir sem betur mega fara en um leið verið að færa lagabókstafinn í sumum efnum nær framkvæmdinni meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hefur verið gerð tillaga um undir nefndarálitið rita auk mín ágúst ólafur ágústsson sigurður kári kristjánsson birkir j jónsson með fyrirvara ólöf nordal karl fimmti matthíasson og jón magnússon ellert b schram var fjarverandi við afgreiðslu málsins